Hvala gospod podpredsednik. Spoštovane kolegice in kolegi, predstavniki ministrstva. ta prvi centri za socialno delo in s tem socialno skrb države so bili pri nas postavljeni že pred več kot pred petdesetimi leti, kar je dobro, saj nam to pove, da smo socialna država, ni pa dobro, da se samoorganizacija in način dela v vsem tem času praktično nista posodabljala. Centri so v vseh teh letih dobivali vedno nove in nove naloge, tako s strani države kot s strani lokalnih skupnosti. Strokovni sodelavci so se začeli utapljati v papirologiji, terensko delo pa je praktično zamrlo, kar je, se mi zdi, da je osnova za delo z ljudmi. Vendar ni dovolj, da državljanom in državljankam, ki so potrebni takšne ali drugačne pomoči, samo v Ustavi, z zakonom in na listu papirja neke odločbe zagotavljamo neke pravice. Pristen stik z neko osebo, ki je usposobljena za to, da lahko pomaga, je vreden več kot tisoč odločb. Reorganizacija centrov za socialno delo je bila težko pričakovana in precej časa smo čakali nanjo. Končno smo leta dva tisoč sedemnajst uspeli novelirati zakonodajo, da bi se način dela socialnih služb bolj približal ljudem in hkrati olajšal delo strokovnih sodelavcev. Ti bi se zaradi manj administrativnega dela lahko dejansko posvečali posameznikom, ki potrebujejo takšno ali drugačno pomoč. V Demokratični stranki upokojencev smo pri pripravi reorganizacije zavzeto sodelovali in smo na koncu tudi dali zeleno luč zakonodaji, ki je pomenila pravno podlago za izvedbo posodobitve dela na centrih za socialno delo po vsej Sloveniji. Načeloma naj bi kompletno nova modernizirana podoba in način delovanja centrov zaživel dokončno v vseh svojih ciljih že prihodnje leto. Žal se je izkazalo, da temu ne bo tako. Pa ne iz vsebinskih razlogov, ampak iz razlogov, ki so popolnoma tehnične narave, ali če hočete, zaradi težav kompleksnega informacijskega sistema. Zataknilo se je pri prehodu na popoln avtomatiziran pristop odločanju pravicah iz javnih sredstev. Aktualna ministrica nam je podrobno in odkrito predstavila težave in posledice slabo zgrajene avtomatizacije. V poslanski skupni Desus razumemo, da bi bilo tveganje, če bi silili z uveljavitvijo avtomatiziranih informativnih odločb, tako kot je bilo v načrtu, preveliko, in da bi se riziko bremena pravočasnosti in pravilnosti dodeljevanja otroških dodatkov, socialne pomoči, štipendij, varstvenih dodatkov, vrtčevskih subvencij in drugih pravic prevalil na same upravičence. Zato predlog odloka masovnih izračunov pravic, kar nam kar je namen te novele zakona, podpiramo, saj ne želimo slabe volje ljudi, niti ne želimo, da bi imeli uslužbenci na centrih polne roke dela s pritožbami, kar izračun zaradi nepopolnega delovanja informacijskega sistema ne bi bili pravočasni in pravilni. Škodo zaradi nezadostnega delovanja informacijskega sistema bi utrpeli ljudje, tega pa v naši poslanski skupini vsekakor ne želimo. Predlog zakona bomo poslanci Desusa podprli, ne bomo pa podprli predloženih amandmajev. Hvala.